Wir müssen unsere Interessen deutlich machen, dass wir multipolare globale Beziehungen wollen. Wir haben ein Interesse, ein Auskommen in der Klimapolitik zu finden. Wir wollen generell Nachhaltigkeit, und wir wollen keinen kolonialen Diskurs, sondern wir wollen Beziehungen auf Augenhöhe mit den Chinesen. Aber genau so deutlich sage ich Die Menschenrechte sind universal, sie werden in China nach wie vor nicht eingehalten, die Pressefreiheit wird nicht gewährt, und deswegen muss man auch die Regierung in China kritisieren. Ich bin der Meinung, das Waffenembargo darf man nicht aufheben, wir müssen die Laogai Arbeitslager kritisieren, Gewerkschaften müssen endlich zugelassen werden, und wir müssen kulturelle Autonomie fordern für viele Minderheiten, insbesondere für die Tibeter und die Uiguren.